Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor zwei Jahren sind zwei Abkommen zeitgleich in das Parlament gekommen Dieses Abkommen, über das wir heute sprechen, und das Landwirtschaftsabkommen mit den Palästinensergebieten.

Die Kommission ist auf dieses Thema sehr gut eingegangen. Wir hatten den Artikel 3, den wir überarbeitet haben wollten. Der Rat ist auf Bitten unseres Berichterstatters auf alle Kritikpunkte eingegangen. Jetzt wird plötzlich das gleiche Thema wieder aufgegriffen, wofür ich kein Verständnis habe.

Deswegen werden wir gegen diesen Änderungsantrag stimmen.

Ich wäre der Präsidentin sehr dankbar, wenn man das noch einmal prüfen könnte.